forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er frests til þrettánda desember næstkomandi til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali tvö hundruð og fjögur um tekjur ríkissjóðs af hverjum ferðamanni frá oddnýju g harðardóttur